Paní předsedající, já vždycky podporuji veškeré iniciativy, které vedou ke zjednodušení. Já si myslím, že všichni víme, že čerpání evropských peněz je bohužel velmi složitý proces, často nepřehledný, v řadě členských států neprůhledný, a proto si myslím, že je dobře, že jsme se pokusili napravit chyby, které se v minulosti opakovaně v souvislosti s čerpáním peněz objevovaly.